Meneer de Voorzitter, commissaris, we hebben het al gehoord, het Schengeninformatiesysteem vormt de kern van de veiligheidssamenwerking binnen de Europese Unie. De aanpassingen die we vandaag gaan voorstellen zijn eigenlijk broodnodig om onze veiligheid te vergroten in de strijd tegen terreur. Vandaar ook de gezichtsherkenning en het gebruik van vingerafdrukken.

De preventieve waarschuwingen voor kinderen die het gevaar lopen slachtoffer te worden van een ouderontvoering, van een kindhuwelijk of van genitale verminking. Die hervorming was broodnodig. Net zoals de hervorming die we doorvoeren voor de kinderen in migratie, voor de kinderen op de vlucht. Eindelijk zal het mogelijk zijn om DNA profielen te gebruiken om hen sneller te identificeren en op te sporen.